Herr Präsident! Was für eine unendliche Geschichte, ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft wir das hier diskutiert haben.

Das Ziel der Kommission, eine einheitliche Regelung dazu auf den Weg zu bringen, ist einfach verfehlt. Nicht nur, dass einige Mitgliedstaaten aufgrund der Verfassungslage gar nicht in der Lage sind, die EU Richtlinie umzusetzen. Es gibt noch etwas anderes einen totalen Flickenteppich in den anderen Ländern, in denen es eine Umsetzung gibt Die einen speichern sechs Monate, die anderen zwölf die einen nehmen die Vorratsdaten nur bei der Ermittlung in Fällen schwerer Kriminalität, die nächsten bei kleinen Vergehen. Das ist ein heilloses Durcheinander, wie wir es wohl noch nie hatten. Und nun klagen Sie auch noch die Bundesregierung an, spannenderweise wegen negativer Folgen für den Binnenmarkt und weil die Ermittlungsarbeit der deutschen Polizei bei schweren Verbrechen behindert würde. Woher haben Sie das eigentlich? Wie kommen Sie darauf? Niemand weiß das. Untersuchungen sprechen eine völlig andere Sprache.

Da gibt es Sachstandsanalysen, wie

B. von dem wahrlich unverdächtigen wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags 2011, der keinerlei signifikante Hinweise dafür herausarbeiten konnte, dass die Vorratsdatenspeicherung für die Aufklärung irgendeinen Nutzen